Hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, stanovanjska problematika v Sloveniji je velika. Nacionalni program s področja stanovanjske politike ni uresničen. Če pogledamo podatke, je z delovnimi migracijami v obeh smereh najbolj obremenjena Mestna občina Ljubljana, saj vanjo dnevno prihaja na delo več kot nekaj nekaj več kot sto sedemindvajset tisoč šeststo oseb iz drugih občin. Problem pri dnevnih migrantih ni samo ta, da izgubljajo ure in ure v prometnih zastojih, ampak tudi da ne najdejo primernega stanovanja blizu mesta svojega dela. Zato jim ne preostane drugega kot podaljšana vožnja v službo in domov. b to občutijo mladi, saj so na začetku svoje karierne poti in še nimajo velikih prihrankov, da bi si lahko privoščili drage najemnine. Ne smemo pozabiti tudi na študente, ki vse težje najdejo študente sobe v času študija. Slovenija s tega vidika ni privlačna niti za tuje študente, ki se želijo na izmenjavo v Slovenijo, saj so znani primeri, ko tuji študenti niso našli stanovanja in so kmalu po prihodu v Slovenijo zapustili našo državo. Sprašujem vas, kakšne so vaše rešitve za izboljšanje stanovanjske problematike mladih. Ali lahko pričakujemo kakšne davčne olajšave za najemodajalce, ki bi stanovanje oddali mladim, mladim družinam, ali če bi sklenili dolgoročne najemne pogodbe? Ali lahko pričakujemo kakšne davčne olajšave za investitorje za gradnje kadrovskih stanovanj ali stanovanj za trg? In pa še, ali lahko pričakujemo uskladitev višine neprofitne, najemnine z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin oziroma z indeksom rasti cene nepremičnin? Hvala.